Am urmărit cu foarte mare atenție luările dumneavoastră de poziție și un lucru mi a atras atenția mulți dintre dumneavoastră vorbiți în termenii dacă ar fi adevărate acestea alegații, ar putea să fie complice. Cred că un parlament are obligația să se pronunțe printr o rezoluție de urgență pe chestiuni foarte clare. În momentul de față se fac două anchete una la Baku și una la Tbilisi. Dacă Azerbaidjanul știm foarte bine cu toții că nu este o țară care să aibă performanțe în protejarea drepturilor omului, cred că nimeni din această sală nu are îndoieli cu privire la Georgia. Cred că demersul comisarului Hahn este unul legitim, corect și coerent din punctul de vedere al politicii Parteneriatului estic. Întâi avem obligația să clarificăm o situație și apoi să reacționăm cu toate mijloacele pe care Parlamentul și Uniunea le au. Pornind de la astfel de alegații, riscăm să tensionăm foarte mult relațiile în zonă. Pentru mine este foarte important să avem o abordare solidă și serioasă și să amânăm acest vot, după ce vom avea o percepție foarte clară a Comisiei.